Nie ukrywam, że jestem rozczarowany oboma oświadczeniami, które słyszeliśmy. My dzisiaj tutaj, w Parlamencie Europejskim przedstawiciele władz Unii Europejskiej słusznie podkreślamy rolę demokracji.

Chcę powiedzieć, że on już bardzo dużo zmian wprowadził i Gruzja dzisiaj a Gruzja sprzed paru lat to jest zupełnie inny kraj. Ale my nie pamiętamy, że na dużej części terytorium Gruzji są dzisiaj rosyjskie okupacyjne czołgi.

Dzisiaj mówimy o sytuacji w Gruzji, a w wystąpieniu przedstawiciela Rady usłyszeliśmy jeden raz słowo Rosja, a to przecież Rosja jest kluczem do sytuacji w Gruzji.

Ale to przecież Rosjanie śmieją się nam w twarz, nie realizując pięciopunktowego porozumienia wynegocjowanego w imieniu Unii Europejskiej przez prezydenta Sarkozy'ego. Pytam się dlaczego rosyjskie wojska w dalszym ciągu są w wiosce Perewi? Czy ta sprawa była w ogóle kiedykolwiek poruszana z Rosjanami? Jeżeli mówimy o konieczności demokracji, praw człowieka, tolerancji i wolności słowa, podpisuję się pod tym. Ale proszę Państwa, czy uważamy, że Rosja dzisiaj promuje te wartości w Gruzji, czy agresja rosyjska przeciwko Gruzji jest aktem walki o demokrację? Nie. Jest aktem brutalnego imperializmu. Jako Unia Europejska temu brutalnemu imperializmowi powinniśmy się przeciwstawiać. Tylko wtedy będziemy wiarygodni w mówieniu naszym gruzińskim przyjaciołom, że jeszcze dużo muszą zrobić i zgadzam się z tym aby ich kraj w pełni odpowiadał naszym europejskim standardom.

Chcę zaapelować do Unii Europejskiej, byśmy w imię wartości, które wszyscy dzielimy, twardo i stanowczo bronili integralności terytorialnej Gruzji, bronili w Gruzji wolności i demokracji przeciwko rosyjskiej agresji.